virðulegi forseti ég kem hér upp til að bera fyrirspurn til hæstvirts samgönguráðherra um farþegaflug milli vestmannaeyja og lands spurning mín hljóðar svo með leyfi forseta hyggjast samgönguyfirvöld greiða niður allt farþegaflug milli vestmannaeyja og lands þannig er nú málum háttað að það er nú stundað flug milli höfuðborgarsvæðisins og vestmannaeyja og að sjálfsögðu til baka aftur það flug var tekið upp nú nýverið með stórum vélum og að sjálfsögðu mikið fagnaðarefni en þetta flug

en það er nú þannig virðulegi forseti að það er ekki bara flugfélag íslands sem stendur fyrir flugrekstri milli vestmannaeyja og lands forseti vekur athygli á því að hæstvirtur ráðherra sem á að svara þessari fyrirspurn er nú ekki kominn hér í salinn og ég býst nú við að háttvirtur þingmaður vilji gjarnan að hæstvirtur ráðherra hlýði á mál hans já forseti ég mætti nú ráðherra hér

í salinn þar kemur hæstvirtur ráðherra ég hygg að hæstvirtur ráðherra sé nú vel kunnugt um það hvaða fyrirspurn ég ætlaði að bera upp en það var um farþegaflug milli vestmannaeyja og lands ég var svona kominn aðeins á flug í þessum inngangi mínum þar var komið í sögu að ég var farinn að tala um að það væri ekki bara flugfélag íslands sem stundaði farþegaflug milli vestmannaeyja og lands heldur eru þar líka aðrir flugrekstraraðilar okkur er jú kunnugt um það að flugið milli höfuðborgarsvæðisins og vestmannaeyja og aftur til baka er niðurgreitt með verulegum fjárhæðum úr ríkissjóði ég vil í sjálfu sér ekki gera neinar athugasemdir við það hins vegar eru fleiri flugrekstraraðilar eins og ég minntist á hér áðan í inngangi mínum ég nefni hér flugfélag vestmannaeyja sem hefur flogið um margra ára skeið milli bakka og lands sérstaklega þar hefur verið mjög góður rekstur að því best er séð og að sjálfsögðu verið mjög gagnlegt fyrir samgöngur milli vestmannaeyja og lands um nokkurra ára skeið það hefur verið lagt í verulegar fjárfestingar til að mynda á bakkaflugvelli flugbrautin þar verið endurbætt mikið og reist ný flugstöð og annað þar fram eftir götunum ekki ætlum við að fara að lasta það langt í frá vegabætur á bakkavegi og annað þar fram eftir götunum hins vegar leikur mér hugur á að vita hvort samgönguráðherra hæstvirtur og samgönguráðuneytið ríkisstjórnin hafi þá íhugað það hvort það sé bara ekki hreinlega ósanngjarnt að þetta flug njóti ekki svipaðra ívilnana og það flug sem er á milli höfuðborgarsvæðisins og vestmannaeyja